În domeniul financiar bancar, taxa care a fost în mod arbitrar legată de nivelul ROBOR va duce la restrângerea creditării, cu un puternic impact negativ asupra consumului, producției și investițiilor. În domeniul energiei și am interpelat și eu Comisia Europeană măsuri ca și plafonarea prețului la gazele naturale, stabilirea de prețuri administrate la energia electrică de către ANRE și taxarea cu 2 a cifrei de afaceri a companiilor energetice sunt în contradicție clară cu legislația europeană. În mod ironic și dureros, deși discursul public a fost îndreptat împotriva companiilor multinaționale, cele mai afectate au fost bănci și companii românești, unele dintre ele având ca acționar majoritar chiar statul român. Mărirea de până la 20 de ori a taxei pe cifra de afaceri în domeniul energetic se va reflecta cu siguranță atât în facturile de energie, cât și asupra securității energetice, așa cum taxele impuse băncilor și companiilor telecom se vor regăsi în costuri mai mari, pe care le vor plăti mai ales cei mai săraci dintre cetățenii români.